Zunächst einmal herzlichen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit in jetzt zweieinhalb Jahren zweieinhalb Jahre, die geprägt waren vom Interessenausgleich, vom Zusammenführen zunächst völlig unterschiedlicher Vorstellungen.

Wir haben hier das Glück gehabt, dass die Kommission in schwierigen Verhandlungen, in schwieriger Zeit mit ihren Mitarbeitern das kann man wörtlich sagen Tag und Nacht zur Verfügung stand, um uns hier bei der Kompromissfindung bestmöglich zu unterstützen. Und was wir erzielt haben, das kann sich sehen lassen Wir haben hier bei der Bankenaufsicht mit der Umsetzung dessen, was der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht festgelegt hat, zentrale Elemente eingeführt, die es bislang nicht gab. Wir haben eine leverage ratio eingeführt, also eine Einschränkung der Verschuldung der Banken, eine Letztsicherung für eine Eigenkapitaluntergrenze. Wir haben darauf noch einen Aufschlag für global systemrelevante Banken gesetzt.

haben, aber nicht etwa durch gleiche Regeln für alle, sondern durch eine Differenzierung. Wir haben es in der Vergangenheit versäumt, dem Rechnung zu tragen, dass kleine, risikoarme, lokal wirkende Banken nun mal eben anders zu behandeln sind als große, international risikoträchtigere Banken. Wir haben es in der Vergangenheit versäumt, sicherzustellen, dass diese von Bürokratie entlastet werden, wo es möglich ist, und nicht zusätzliche Bürden aufgedrückt bekommen. Mit diesem Bericht und da bin ich allen Kollegen dankbar haben wir es erstmals geschafft, dass hier für alle Banken, die kleiner als fünf Milliarden sind und die qualitativ nachweisen können, dass sie risikoarm wirtschaften, so viel Entlastung bürokratischer Art kommt, dass wir künftig hoffentlich nicht mehr zu hören bekommen, dass Folge einer Überbürokratisierung Zwangsfusionen sind, weil kleine Banken einfach mit dem bisherigen Regelwerk nicht zu Rande kamen. Wir haben es mit unseren Vorstellungen für ein einheitliches europäisches Meldewesen hoffentlich für die Zukunft geschafft, dass Verlässlichkeit besteht, wann Banken kleinerer Art und andere konfrontiert werden mit Abfragen, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass montags, dienstags und mittwochs die Anfragen unterschiedlicher Institute und Institutionen erfüllt werden mussten und man dann donnerstags vielleicht beginnen konnte, der normalen Arbeit nachzugehen.

Und ich glaube, wir haben das im Verbund aller Parteien hier, die konstruktiv daran mitgearbeitet haben, mit der EU Kommission und am Ende auch noch nach vielen langen und schwierigen Sitzung mit den Mitgliedstaaten auch noch mit diesen hinbekommen. Dafür mein herzlicher Dank allen Kolleginnen und Kollegen noch einmal, ebenso wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommission.